Mamy 2019 rok, a prowadzimy dyskusję, jakbyśmy byli w średniowieczu. Otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnią środę przedstawił nowelizację projektu w sprawie penalizacji edukacji seksualnej. Można odnieść wrażenie, że to projekt pisany pod dyktando lobby pedofilskiego, bo tak naprawdę stwarza piekło dla ofiar, a otwiera niebo dla pedofili.

W Polsce pięć lat więzienia grozi za kradzież albo przemoc domową.

Takie kary spotkają także nauczycielkę, która zaprowadzi dzieci do kina i podczas filmu będzie scena o charakterze seksualnym.

Dlatego my jako grupa SD domagamy się przyjęcia rezolucji w tej sprawie i kategorycznego potępienia tego głupiego, średniowiecznego i niepotrzebnego pomysłu.